Herr Präsident!

Hier bitte ich als Anregung darum, dass man dann aber auch ganz genau definiert, was eigentlich das wirtschaftlich günstigste Angebot ist, denn man darf nie vergessen, auch die Gegenseite, die dann verliert, kann entsprechend dagegen klagen.